Señora presidenta, el cambio horario es objeto de críticas desde hace un tiempo. Es evidente —y varios estudios así lo han demostrado— que los ahorros energéticos a día de hoy son marginales y que, sin embargo, sí existe un impacto en los biorritmos de los ciudadanos que puede tener consecuencias sobre la salud. Al mismo tiempo, también es verdad que todos estamos de acuerdo en que disfrutar más horas de sol después de la jornada laboral mejora nuestra calidad de vida o que, por ejemplo, hay países en los que el turismo mejora cuantas más horas de luz hay en los periodos estivales, por ejemplo en la zona mediterránea. Por eso, nos parece razonable que se realice un estudio de impacto, de profundidad, sobre los efectos del cambio de hora en las distintas dimensiones de la salud, el trabajo y el consumo energético, y en todo el territorio europeo, teniendo en cuenta que es algo que ya desde hace tiempo sabemos que viene siendo innecesario y perjudicial.